samkvæmt þessum bréfum taka sæti frá og með þeim degi þau dögg pálsdóttir fyrir ástu möller erla ósk ásgeirsdóttir fyrir birgi ármannsson og valgerður bjarnadóttir fyrir helga hjörvar þegar varamenn koma til þings við upphaf þingfundar þriðjudaginn þrítugasta október munu þeir undirrita drengskaparheit samkvæmt annarri grein þingskapa jafnframt taka sæti á alþingi að nýju mánudag tuttugasta og önnur október þingmennirnir arnbjörg sveinsdóttir fimmti þingmaður norðausturkjördæmis og árni páll árnason ellefti þingmaður suðvesturkjördæmis og lýkur þá jafnframt þingsetu varamanna þeirra